A la población de Sudán del Sur, tras años de una guerra civil con su hermano país del norte que causó más de dos millones de muertes y con la esperanza puesta en su nueva nación, ya no le basta con simples treguas o declaraciones de alto el fuego. Su diezmada población paga con sangre y pide a gritos, de manera urgente, la solución de raíz de esta guerra y del grave problema del hambre, y la implantación de un verdadero Estado de Derecho que salvaguarde su seguridad, las infraestructuras y el desarrollo de esta joven nación. Un camino hacia la paz que, hoy por hoy, requiere la apertura urgente de un corredor humanitario y que, a medio plazo, pasa por el desarme, el fin de la corrupción y la lucha contra la impunidad. La reconciliación pasa por asegurar que los responsables de violaciones graves de los derechos humanos y de crímenes contra la humanidad rindan cuentas a título personal. El papel de la Unión ha de ser más proactivo y ha de acompañar los esfuerzos que está realizando la Unión Africana para evitar que el conflicto escale hacia una guerra civil.